Et, surtout, ce pilier des droits sociaux a mis au centre de ses priorités l'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité qui peut être obtenue grâce à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée par le renforcement des congés parentaux, du congé de maternité ou de paternité car, comme on le sait, c'est à cause de ces situations que les femmes sont aujourd'hui discriminées sur le marché de l'emploi.

Je compte donc sur vous, Madame la Commissaire, et sur l'ensemble de la Commission, mais aussi sur l'engagement politique du Conseil pour que ce pilier des droits sociaux ne demeure pas un rêve ou une utopie, mais devienne une réalité.